Señor presidente. En primer lugar, perdón, por haberles abandonado durante décadas tras el telón de acero. Segundo, un hecho tres años después de la toma del Palacio de Invierno los mismos marineros que ayudaron a los bolcheviques a tomar el poder se rebelaron en Kronstadt y fueron aplastados por el Ejército Rojo. Pedían elecciones con voto secreto, libertad de expresión y de prensa, libertad de reunión, libertad de trabajo y producción. No hubo lo que prometía la propaganda comunista. Hubo una dictadura de una casta dirigente con poder absoluto sobre la vida y la muerte durante décadas. A los bolcheviques les siguieron otros populistas, propaganda y tensiones antidemocráticas de signos opuestos. Aprendimos dolorosamente que el fin no justifica los medios. Hoy otros populismos, mentiras, propaganda y tensiones antidemocráticas juegan contra la Unión Europea y sus libertades. En Cataluña, por ejemplo, agentes externos han liderado mentiras, propaganda, fakes para debilitar España, buscando debilitar el futuro de la democracia en toda Europa.